toch wat ambitieuzer en wat Europeser mocht. Ik ga u de voorbeelden geven.

Voor ons zijn die heel duidelijk. U spreekt in uw nota heel vaak over de grensoverschrijdende criminaliteit en het terrorisme, en stelt dat de uitdagingen daarvoor te groot zijn voor één Europees land.

En dat is nu net wat wij met de ALDE Fractie wel heel graag zouden gerealiseerd zien.